Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, Monsieur le Commissaire, chers collègues, cette nouvelle crise humanitaire dans laquelle est plongée Haïti dépasse peut être dans son ampleur toutes celles qui l'ont précédée, de sorte que je doute qu'on puisse trouver les mots justes pour penser aux victimes, parler aux survivants et s'adresser aux familles pour leur dire à quel point nous partageons leur douleur et sommes conscients

Et la communauté internationale a été incapable jusqu'ici d'y changer quoi que ce soit.

On se doute que cela n'a pas pu se faire sans mettre à mal la production locale. Haïti, dès avant ce tremblement de terre, était un pays sans ressources, parce que privé des ressources auxquelles il avait droit. Il nous faut donc d'abord apporter un maximum de soutien à Haïti, pour régler ce qui relève de l'urgence. De ce point de vue, on ne peut que déplorer les difficultés de l'assistance internationale à se mettre en place. À l'avenir, nous devons améliorer nos façons de procéder. Mais, surtout, nous devons prendre conscience que l'aide au développement à long terme ne saurait être efficace si nous imposons ce que nous considérons être les bonnes priorités alors que tous, sur place, nous disent que nous nous trompons. C'est à une remise en cause de nos propres méthodes que nous devons procéder, et cela n'ira pas sans augmenter les fonds que nous réservons à long terme aux politiques de développement. L'Union européenne a annoncé le montant de l'aide qu'elle débloquerait pour Haïti, et les États membres ont fait de même. Nous parlons de 130 millions d'euros à court terme, et de 200 millions pour les besoins à long terme.

Cela pose la question du modèle de développement que nous voulons promouvoir au niveau global. L'aide humanitaire d'urgence est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Elle ne doit en aucun cas se substituer à l'aide au développement qui, elle même, ne doit pas être vécue par les pays qui sont censés en bénéficier comme un véritable diktat. La première façon de venir en aide aux pays en grandes difficultés, c'est encore de les respecter, de leur permettre de bénéficier de leurs propres ressources.

Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous devons aux victimes d'Haïti de les aider à reconstruire un pays qui était dévasté avant même qu'une catastrophe naturelle ne l'ait totalement renversé.